Les mutilations génitales sont une attaque à la chair et à l'esprit de la femme. Cette résolution montre bien que les mutilations génitales féminines sont une manifestation des inégalités entre les femmes et les hommes, et je serai contre ce que dit M. Mariani nous n'allons pas stigmatiser des religions.